Frau Präsidentin! In den Abstimmungslisten ist mein Bericht als Initiativbericht ausgewiesen worden. Es handelt sich aber geschäftsordnungstechnisch um eine Empfehlung an den Rat. Das ist ein anderer Charakter.

Ich bitte, die Dokumente gegebenenfalls zu korrigieren, um das richtigzustellen.